Într o Europă, într o Uniune Europeană care tinde să devină din ce în ce mai mult o uniune a guvernelor, și nu a cetățenilor, această inițiativă este salutară, cu o singură condiție ca ea să nu fie una formală, de tip festivist, ci să încerce să coalizeze energiile cetățenilor europeni spre acceptarea unei

Sigur, sunt în continuare chestiuni care privesc libera circulație, sunt chestiuni care privesc utilizarea limbilor, sunt chestiuni care privesc recunoașterea diplomelor, sunt chestiuni de tip electoral, trebuie să recunoaștem și lucrul acesta, cu un an înainte de alegeri organizăm această campanie, dar trebuie un cadru instituționalizat, în care dialogul cu instituțiile europene să fie unul mai puțin formal, să fie unul eficient, în așa fel încât să relanseze încrederea cetățenilor europeni într o Uniune.